W sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok ubiegły stwierdza się, że blisko 5 środków z rocznego budżetu Unii zostało wydatkowanych w sposób nieprawidłowy najwięcej nieprawidłowości jest w obszarze wiejskim prawie

Trybunał winą za ten stan rzeczy obarcza zarówno państwa członkowskie, jak i Komisję Europejską. Zwraca też uwagę na pomijany dotychczas aspekt, czyli konieczność uproszczenia ram prawnych. I właśnie to uproszczenie ram prawnych powinno stanowić pierwszy krok do uzdrowienia sytuacji. Byłby to dobry sygnał dla rolników, przedsiębiorców, samorządów i innych beneficjentów środków unijnych, którzy chcą korzystać z tych funduszy zgodnie z przepisami.